Frau Präsidentin! Ich begrüße die Entscheidung des Rates, einen politischen Dialog zum Schutz der Grundwerte und der Rechtsstaatlichkeit einzuführen und auch das Verfahren der Kommission, mit dem systembedingten Verletzungen der Grundwerte und Rechtsstaatlichkeit entgegengewirkt werden soll. Beide Initiativen sind ein Schritt in die richtige Richtung. Die Europäische Union ist eben nicht nur ein gemeinsamer Binnenmarkt, sie beruht vielmehr auf gemeinsamen Werten. Und die Europäische Union muss entschieden für die Einhaltung der europäischen Grundwerte eintreten. Das ist eine Frage der eigenen Glaubwürdigkeit. Nur wer sein eigenes Haus in Ordnung hält, kann auch nach außen gegenüber Dritten glaubhaft auftreten. Deshalb darf es in dieser Frage unter uns Europäern keine Rabatte geben. Da wir einer europäischen Wertegemeinschaft verpflichtet sind, greift meines Erachtens auch das Prinzip der Nichteinmischung in innere Angelegenheiten eines Staates nicht. Unsere Staaten sind mittlerweile so eng miteinander verbunden, dass nationale Politik zwangsläufig auch Bestandteil der europäischen Innenpolitik ist.

Einen wirklichen innereuropäischen Grundrechtemechanismus haben wir damit leider noch nicht. Eine Diskussion im Rat etwa einmal pro Jahr, und dann wahrscheinlich hinter verschlossenen Türen ist einfach zu wenig. Rat und Kommission sollten sich den Vorschlag des Parlaments noch einmal genau anschauen. Es geht um die Einrichtung eines Kopenhagen Mechanismus, das heißt, eines Mechanismus, der die Einhaltung der Grundrechte und der Rechtsstaatlichkeit in allen Mitgliedstaaten regelmäßig überprüft, und zwar durch unabhängige Experten und unter Zugrundelegung objektiver Daten und anerkannter Indikatoren. Wir brauchen einen echten Grundwerte TÜV. Dazu könnte auch die Grundrechteagentur einen wichtigen Beitrag leisten.